Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, l'Europe est confrontée à l'heure actuelle à une mutation importante à la fois économique, monétaire, sociale, démographique et migratoire. Les changements qui traversent et secouent l'Europe sont considérables et nous appellent à reconsidérer les politiques européennes. L'Europe se trouve à un tournant et il est de notre responsabilité de relever ces défis. Un des enjeux majeurs auxquels nous serons confrontés dans les années à venir est la pénurie de main d'œuvre.

Il faudrait 3,2 millions d'immigrés par an d'ici 2050 pour maintenir la pyramide des âges telle qu'elle est actuellement.

Il est temps d'accepter cet état de choses, de prendre la mesure de ces changements et enfin d'agir dans ce sens. Consciente de ce problème, la Commission européenne a proposé un ensemble de mesures la directive carte bleue en 2009, la directive sur le permis unique, la directive sur les travailleurs saisonniers ou encore les transferts intragroupes cherchent à répondre à ces enjeux. Il s'agit désormais de saisir cette opportunité. La directive permis unique permet de répondre en partie à cette crise de main d'œuvre qui se profile à l'horizon européen. Elle rend également possible le contrôle de la main d'œuvre. Encadrer et simplifier la migration légale, c'est mieux contrôler toutes les formes de migration et défaire les tentations de fraude et de migration illégale. La directive permis unique permet aux travailleurs en provenance de pays tiers de venir travailler en Europe sur des bases harmonisées et encadrées. Elle protège les travailleurs des pays tiers des passeurs et autres réseaux mafieux qui profitaient et abusaient de leur fragilité. Les procédures de demande de permis sont grandement simplifiées. Un permis unique de résidence et de travail peut être obtenu en quatre mois maximum. Les demandes peuvent être à la fois introduites par l'employeur, en Europe, ou par le travailleur, dans le pays tiers dans lequel il se trouve. De plus, un droit de recours existe dans la procédure des États membres dans lesquels les personnes en font la demande.

Ce sont les mêmes que ceux figurant sur le permis de travail. Des informations additionnelles peuvent être demandées. Elles restent optionnelles et leur contenu est très encadré. Le permis unique, en plus de simplifier considérablement les procédures de permis de résidence et de travail, permet d'attribuer un socle commun de droits aux travailleurs des pays tiers et aux travailleurs de l'Union européenne. Jusqu'à présent, une réelle disparité existait entre les États membres, et nous ne pouvions nous en satisfaire. Il était anormal de ne pas reconnaître des droits aux travailleurs étrangers qui apportent tant à nos économies. Cette avancée est juste et nécessaire. L'égalité de traitement des travailleurs est au cœur de cette directive qui place sur un pied d'égalité les travailleurs des pays tiers et les travailleurs européens. Les travailleurs des pays tiers bénéficient des mêmes droits que les travailleurs européens en ce qui concerne leurs salaires et conditions de licenciement. Les mêmes règles s'appliquent également pour la reconnaissance des diplômes, la liberté d'association et d'adhésion à une organisation professionnelle, la sécurité sociale, les avantages fiscaux et l'accès aux biens et aux services publics. De plus, les personnes qui ont un emploi bénéficieront de l'égalité de traitement en matière d'accès à l'éducation et à l'emploi. Les services de l'emploi seront aussi accessibles aux chômeurs et, par conséquent, aux personnes qui en ont le plus besoin. L'exportation des pensions ne sera plus conditionnée à l'existence d'accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers. L'égalité de traitement sera là aussi la règle. C'est une avancée qui nous permet de reconnaître la valeur du travail des citoyens en provenance de pays tiers et de la prendre en compte en leur assurant des droits à la retraite.

Je souhaite remercier la Commission européenne, et tout particulièrement Cecilia Malmström et ses services, qui ont permis à la directive de voir le jour. Je remercie également les présidences successives, espagnole, belge, hongroise et polonaise, pour leur engagement.

Nous pouvons nous réjouir aujourd'hui du résultat de nos efforts.